Car l'eau n'est pas un bien comme les autres, c'est un bien naturel comme l'air, le soleil, elle est essentielle à la vie et pas seulement à celle des êtres humains.

Ce qui est en cause, c'est la gestion de cette eau, de celle qui est utile aux êtres humains.

L'eau est de plus en plus chère sans que sa qualité s'améliore. Et l'on devrait s'interroger sur les responsabilités de l'Union européenne, notamment dans les dérives auxquelles donnent lieu les concessions de service public. Il est temps de réagir, d'avoir une approche globale, et pour ma part, je me félicite qu'en France, nombre de communes décident de reprendre en régie la gestion de leur eau.